umani sostenuti da tante attiviste da parte del regime di Erdogan. Credo che l'Unione europea su questo dovrebbe fare di più.